Da bin ich, ehrlich gesagt, völlig anderer Meinung. Wobei Sie unterstellen, ich hätte gesagt, dass die Bürger keine Regulierung wollen.

Die Bürger wollen Regulierungen, aber nur in den wichtigen Bereichen. Die EU sollte da handeln, wo sie einen Mehrwert gegenüber dem Handeln der einzelnen Staaten schaffen kann. Da gibt es viele Bereiche, da kann die EU gut wirken, zum Beispiel beim gemeinsamen Binnenmarkt, auch bei Umweltfragen. Aber das gilt doch nicht für alle Bereiche der Politik. Wir müssen doch nicht alles nach Brüssel zentralisieren, um dann dort festzustellen, dass wir nicht in der Lage sind, alles über einen Kamm scheren zu können. Das ist keine neue Erkenntnis. Deshalb brauchen wir eine schlanke EU.